Señora Presidenta, señor Comisario, en las próximas semanas la Unión Europea va a celebrar tres cumbres fundamentales la primera con China, la segunda con los Estados Unidos y la tercera con África. Al mismo tiempo, se cumplirá un año de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y estará a punto de operar el Servicio Europeo de Acción Exterior. Es el momento de que Europa desempeñe realmente el papel de actor global que está llamada a desempeñar en el mundo asumiendo no solo las relaciones económicas sino también las relaciones políticas, lo que tiene que ver con la proliferación nuclear, lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver con la seguridad, con el papel de China en África y en América Latina. Y, por tanto, es el momento de que hagamos una cumbre distinta a las anteriores.